hæstvirtur forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytta hugtakanotkun í íslenskri löggjöf með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á ákvæðum laga á málefnasviði sex ráðuneyta þá telur frumvarpið í sér brottfall laga um aðstoð til fatlaðra númer tuttugu og fjögur nítján hundruð sextíu og tvö með síðari breytingum og brottfallsákvæði í tilskipun frá tuttugasta og þriðja mars átján hundruð tuttugu og sjö framlagning frumvarps þessa er hlutfall af stærra verkefni sem er fullgilding samnings sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks með þingsályktun númer fjórtán hundruð níutíu og sex tvö þúsund og tólf um framkvæmdaáætlun um málefni fatlaðs fólks setti alþingi fram fjölda verkefna sem koma áttu til framkvæmda fyrir lok árs tvö þúsund og fjórtán meðal þess var fullgilding samnings sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og endurskoðun íslenskrar þýðingar samningsins á grundvelli framkvæmdar

verkefni nefndarinnar er að samhæfa aðgerðir til að tryggja að lagaumhverfið verði þannig að viðmið samningsins náist og hægt verði að fullgilda hann ráðuneytin hafa farið yfir löggjöf hvert á sínu sviði og greint hvaða lagabreytingar ákvæði samningsins krefjast yfirferðin leiddi meðal annars í ljós að gera þurfti orðalagsbreytingar á fjölda ákvæða til að samræma hana við hugtakanotkun samningsins auk fjölþættra efnislegra breytinga á ákvæðum laga með frumvarpi þessu er brugðist við niðurstöðum samstarfsnefndarinnar hvað varðar hugtakanotkun hér er lagt til að hugtakanotkun verði breytt til samræmis við þá nálgun sem samningurinn felur í sér að það eru ekki fatlanir sem skilgreina einstaklinga dæmi um þetta eru að í stað orðsins fatlaðir kemur orðasambandið fatlað fólk þá er lagt til að verði frumvarpið að lögum

lögin verði upphaflega lögbundið einkaleyfi áfengis og tóbaksverslunar ríkisins til að selja eldspýtur en á grundvelli þeirra var heimilt að setja merki sjóðs lamaðra og fatlaðra á eldspýtustokka í fjáröflunarskyni fyrir sjóðinn óþarft er að vista leifar úrelts fyrirkomulags í lögum og því er lagt til að lögin verði felld úr gildi jafnframt er lagt til með frumvarpinu að felld verði brott þriðja grein tilskipunar frá tuttugasta og þriðja mars átján hundruð tuttugu og sjö um vald biskupa til að veita undanþágur frá fermingartilskipunum öllum þeim sem lesa ákvæðið má ljóst vera að þar er á ferðinni mikil tímaskekkja og ekki í ákvæði við þarfir samningsins um réttindi fatlaðs fólks

frumvarp það sem hér er mælt fyrir um er hluti af þeim lagaúrbótum sem ráðast þarf í til að ísland geti fullgilt samning sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks eins og alþingi hefur þegar ákveðið að gert verði að því er varðar stöðu verkefnisins í heild þá er unnið að því hörðum höndum innan stjórnsýslunnar en því miður hefur þeirri vinnu miðað hægar en vonir stóðu til enn er eftir að leysa nokkur álitaefni sem eru á sviðum þriggja ráðuneyta hvað innanríkisráðuneytið snertir náðum við þeim ánægjulega áfanga í vor að breyta lögræðislögunum til samræmis við samninginn og ég þakka alþingi fyrir liðsinni í þeim efnum á lokadögum þingsins verði frumvarp þetta sem hér er mælt fyrir að lögum stendur þá ekki annað eftir á sviði innanríkisráðuneytisins en koma á sjálfstæðu eftirliti hér innan lands með framkvæmd samningsins það sérstaka verkefni er nauðsynlegt að skoða í víðara samhengi með það að markmiði að finna sjálfstæðu eftirliti með framkvæmd mannréttinda varanlegan stað innan íslenskrar stjórnsýslu þar er það verkefni sem hvílir á ráðuneytinu núna þegar þetta frumvarp hér er komið til meðferðar þingsins að ljúka við að klára það úrlausnarefni þannig að þau verkefni sem hvíla beint undir innanríkisráðuneytinu séu þá öll komin í viðunandi farveg það er hins vegar ekkert launungarmál að undir verksviði annarrra ráðuneyta er mjög umfangsmikil verkefni sem að þessu máli snúa á það ekki síst við að sjálfsögðu eins og eðlilegt er vegna þessa málaflokks undir verksviði hæstvirts félagsmálaráðherra eða undir velferðarráðuneytinu og ég hygg að þar séu menn mjög meðvitaðir um mikilvægi þess að að þessu máli sé unnið mjög náið ég get líka upplýst þingið um það að við höfum á undanförnum vikum milli innanríkisráðuneytisins og velferðarráðuneytisins verið að fara aftur yfir það að við séum að ná þessum vörðum sem nauðsynlegar eru og það þarf ekki að efast um þann vilja minn til að tryggja það að við náum þessum áföngum hratt og vel svo við getum fullgilt þennan samning sem fyrst þess vegna leyfi ég mér nú á þessum tímapunkti að leggja til að þessu frumvarpi verði vísað til háttvirtrar allsherjar og menntamálanefndar til þóknanlegrar meðferðar og til annarrar umræðu